Hvala hvala za besedo. Spoštovani kolega Robert. Imate pred sabo število rojstev po letih, a ne. Zdaj, zdaj, če pogledate leto dva tisoč osem, mislim, da je zakonodaja začela veljati leta dva tisoč sedem - ampak leta dva tisoč osem število rojstev odskoči. In je višje vse do leta dva tisoč dvanajst, ko se potem po ukinitvi brezplačnih vrtcev za drugega in nadaljnje otroke ponovno začne padati. Tako da - mi smo želeli v Novi Sloveniji že s predlogom o vrtcih to zadevo popraviti, po pravici povedano, takoj, ko se je dalo, takoj, ko smo ocenili, da bi proračun državni to lahko zmogel, a ne, takoj, ko se je začelo okrevanje. Se mi zdi, da ste v redu razpravljal in sem hvaležna za vašo razpravo. Res je vaša ugotovitev, ljudje imajo otroke, ker jih želijo imeti, res je, ampak družinska politika pa je tista, ki daje tem otrokom vsem enake možnosti oziroma bi jim mogla dati ne glede, ali ima še tri, štiri, pet bratcev, sestric ali ima samo eno. To je namen družinske politike. In ko bomo to spoznali, jaz sem prepričana, da bomo lahko tudi, sprejemali ukrepe drugačne, bom rekla, bolj, konkretne tudi na področju družinske politike, a ne. In se mi zdi, da reči, da ta predlog ne bi imel, naš predlog zakona ne bi imel nekih takih velikih učinkov, bi imel, bi imel, ker bi bila večja enakost med vsemi otroki. To bi prinesel. In se mi zdi, da je to ključnega ključnega pomena in tudi naš namen današnjega predloga zakona je bil tu. Ampak res je, izpostavil pa ste en del, ki se ga jaz nisem danes tako dotaknila. Treba je tudi urediti trg dela. In tukaj, bom rekla, mogoče sem že glas vpijočega v puščavi, a ne, ker vejo, na ministrstvu, nekatere poznam že kar nekaj časa, že kar nekaj let, se srečujemo na odborih za delo, družino. Se mi zdi urediti trg dela tudi v smer, da se da mladim mamam možnost, večjo možnost ali večjo varnost. Po vseh raziskavah tudi na to odločanje, kdaj bom imel družino, kakšna bo ta družina, koliko številčna bo ta družina, je seveda zelo, zelo, sploh pa v zadnjih letih, močno odvisna tudi od trga dela oziroma zaposlitve. Če bi mi pripoznali, da je to zelo pomembno za državo, spet govorim na dolgi rok, ker mi tukaj moramo delati na dolgi rok, bi bilo, bi bil zelo smiseln tudi neki ukrep, ki bi take mlade mame zaščitil, zato da se lažje vračajo na nazaj na trg dela, ko se odločijo za družino. Pa vendar, žal, tega posluha v zadnjih šestih letih ni bilo. Se opravičujem, ko vas gledam. Ampak imeli smo, prepoznali smo, da imamo težave pri zaposlovanju mladih in smo tam naredili neko pozitivno diskriminacijo, se pravi neke ugodnosti, in seveda, da imamo težave s starejšimi nad petinpetdeset let in smo tudi tam neke vzpodbude za delodajalce dali. Pozabljamo pa na ta pomemben segment. In ko sem bila na enem izmed, mogoče odbor, dva nazaj, mislim, da štirinajst dni, tri tedne, sem ravno s tega namena vprašala, ko smo govorili o denarni socialni pomoči, v kakšnem ali pa v katerem položaju smo ženske pri denarni socialni pomoči. In državna sekretarka je takrat povedala, da je največje število prejemnic denarne socialne pomoči ravno žensk in v starosti, sicer od osemnajst do šestintrideset let. Kaj to pomeni? To pomeni, da enostavno ženska, mlada ženska, ko se odloči za družino, ima težji vstop nazaj na trg dela in je potem odvisna o denarne socialne pomoči. In to in iz tega lahko vidimo, da je potrebno nekaj narediti, da je potrebno te ženske zaščititi z neko pozitivno diskriminacijo, da bojo seveda se lažje odločale, da se bojo lahko, bom rekla, ampak svobodno odločale, da se razumemo, ne, lažje vstopale na trg dela in šle na porodniški dopust in nazaj na trg dela in tako naprej, da ne bo ta stiska tako velika, da bi jih, onemogočala. Mislim, da je bil ta podatek, bo lahko potrdila, državna sekretarka, ampak dovolj jasno pove, da resnično, da ženske se bojimo, za svoj obstoj, za svojo eksistenco, želimo si same zaslužiti svojo plačo, a ne, hkrati želimo nekatere biti mogoče tudi mame, in se mi zdi, da je prav, da se tega dela, lotimo. Vesela bi pa bila, da se tega dela skupaj lotimo, tako kot sem rekla. Mogoče nisem v prejšnjem zakonu - tako kot se je potrebno skupaj lotiti tudi Zakona o dolgotrajni oskrbi, ampak to je drugo področje, ampak ga moram dodati, ker res želim to sodelovanje imeti. Hvala.